En fait, elle veut, par l'élargissement, obéir aux injonctions de l'OTAN et des Américains.

Monsieur Djukanovic, communiste, à nouveau Premier ministre, est soupçonné par l'Office européen de lutte antifraude de diverses fraudes graves et même très graves dans des trafics en tous genres.

Tout cela est normal dans le processus de purification démocratique européenne.